Il me semble qu'il convient dès lors de limiter l'intervention judiciaire aux seules demandes contentieuses. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est la différence entre mariage homosexuel et mariage hétérosexuel.